því að þakka fyrir skýrsluna ég vil líka segja að mér finnst eðlilegt og ég sýni því fullan skilning að ríkisstjórn taki sér einhvern tíma eftir kosningar til þess að reyna að marka aðgerðir sínar og reyni að móta stefnuna skýrar og við í bjartri framtíð til dæmis vorum sammála því og studdum það að ríkisstjórnin fengi meiri tíma til þess að klára fjárlagafrumvarp og leggja fjárlagafrumvarpið fram með tekjuöflunarfrumvörpum og fengi tíma til fyrsta október til þess að gera það en ég verð hins vegar að vera alveg hreinskilinn með það að eftir að hafa hlustað á ræðu hæstvirts forsætisráðherra

um dálítið svona víðtækt úrræðaleysi vaxið til muna mér fannst þessi skýrsla bera þannig yfirbragð að hæstvirtur forsætisráðherra væri í raun og veru að segja að starfs hóparnir sem við ákváðum meðal annars hér inni að stofna í byrjun sumars að þeir hefðu hafið störf og það væri búið að manna þá og síðan voru þessir starfshópar raktir engin frekari tíðindi fannst mér vera í skýrslu hæstvirts forsætisráðherra það er búið að manna starfs hópana gott og vel ég held að þetta sé svona hugsanlega og mjög líklega í síðasta skipti sem er hægt að halda svona ræðu nú verðum við í þessum sal og fólkið úti í þjóðfélaginu að fara að fá skýrari línur við verðum að fara að sjá á spilin hver verða úrræðin hvað á að gera það eru hvarvetna mjög stór viðfangsefni í íslensku samfélagi eftir allt sem á undan hefur gengið ég ætla að rekja þau aðeins heilbrigðismálin við í bjartri framtíð fögnum því að það eigi að fara inn í heilbrigðismálin og reyna að stokka þau upp endurskipuleggja við þurfum að byggja upp heilsugæslu sem ódýrari úrræði við þurfum að beina fólki úr dýrum úrræðum í ódýrari við þurfum að byggja upp hjúkrunarrými til að losna við fólk úr legurýmum á sjúkrahúsi sem er dýrt þetta styðjum við en hins vegar var ekki neitt um það í skýrslu hæstvirts forsætisráðherra að núna ríkir neyðarástand á landspítala háskólasjúkrahúsi það er neyðarástand á lyflækningasviði deildarlæknar eru ekki að ráða sig til starfa þetta er ein hryllilegasta birtingarmynd atgervisflótta í samfélaginu þetta er fólk sem starfar í alþjóðlegu starfsumhverfi og það er einfaldlega ekki að ráða sig inn á sjúkrahúsið á íslandi það fer annað það eiga að vera starfandi tuttugu og fimm deildarlæknar en þeir verða að öllum líkindum sjö og ef deildarlæknar fást ekki til starfa á lyflækningasviði þá vex álagið á sérfræðinga og ef sérfræðingar ákveða að fara líka þá hrynur þjónustan

að gera þá hér vantar stefnumörkun hér vantar skýr svör og þetta er spurning um daga hvarvetna í þjóðfélaginu er beðið eftir áætlun um losun gjaldeyrishafta hvað á að gera það vantar ekki hugmyndirnar nú vantar ákvörðunina gott og vel kannski fáum við að heyra hvað ríkisstjórnin ætlar að gera í þessum málum í stefnuræðu sem verður eftir nokkrar vikur ég er ekki úrkula vonar með það en þarna er orðið gríðarlega mikilvægt að fá skýrar línur og hér eins og staðan er núna þá er ástandið nokkuð þversagnarkennt vegna þess að annars vegar segir ríkisstjórnin að gjaldeyrishöftin séu eitt helsta vopnið í því að reyna að ná hagstæðum samningum við kröfuhafa en hins vegar er það alveg skýrt að það er gríðarlega mikilvægt og þetta kemur fram í máli ríkisstjórnarinnar að losna við gjaldeyrishöftin þessi markmið auðvitað í umræðunni annars vegar mikilvægi gjaldeyrishaftanna til þess að ná góðum samningum og hins vegar mikilvægi þess að losna við þau þau verða einhvern veginn að fara saman í skýrri stefnumörkun

ég held að ráðamenn í e s b viti ekki alveg hvað við erum að hugsa þetta hlé sem hefur verið gert það hefur einhvern veginn enga lögformlega stöðu og mér finnst þurfa í þessu máli bara einfaldlega rökræðu um það meginatriði málsins af hverju ekki að klára samningana og ef menn vilja ekki klára samningana og leggja þá fyrir dóm þjóðarinnar hvaða aðrar leiðir hafa menn þá til að útkljá þetta áratuga langa deilumál á íslandi geta menn komið þá með einhverja aðra leið ég auglýsi eftir þeim svörum

sem björt framtíð hafði byggt frumkvæði að hefur aðeins borið á góma hér í umræðunni hér eru mjög óskýrar línur finnst mér mér finnst forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar tala eins og þeir skilji ekki almennilega um hvað fjárfestingaráætlun snýst fjárfestingaráætlun er byggð á mjög skýru prinsippi að það væri réttlætanlegt að nota arð sem skapast í eignarhlut ríkisins í fjármálafyrirtækjum en ríkið á eitthvað um fjörutíu prósent af fjármálakerfinu á íslandi og fjármálakerfið hefur verið að sýna mjög mikinn hagnað að það væri réttlætanlegt að nota hluta af þessum arði til fjárfestinga og hinn hlutann til að greiða niður skuldir er eitthvað flókið í þessu og ríkisstjórnin talar á sama tíma um nauðsyn þess að byggja upp fjölbreytt atvinnulíf og þarna var mynduð leið til þess að nota hluta af arðinum sem skapast í fjármálafyrirtækjum til þess að fjárfesta í fjölbreyttu atvinnulífi sem skapar okkur meiri tekjur það vekur undrun mína að hæstvirtur fjármálaráðherra skuli núna segja að þessi arður sé enginn eða ég skildi hann svo þetta er mjög óskýrt hvarvetna þurfum við svör heimilin bíða og það verður fróðlegt að sjá hver umræðan verður í samfélaginu ef ákveðið verður á sama tíma og ástand ríkisfjármála er svona ískyggilegt og á sama tíma og harður kjarasamninga vetur blasir við ef það verður síðan ákveðið að verja verulegum fjárhæðum til þess að greiða niður skuldir heimilanna hver verður umræðan þá þá þurfa að vera skýr svör við því af hverju þeir peningar eru þá ekki notaðir til að mæta fjársveltinu í samfélaginu til að mæta ömurlegri stöðu ríkissjóðs og til þess að bæta kjör með öðrum hætti

þessa ríkisstjórn hún verður að fara að svara skýrt hvað hún ætlar að gera við getum ekki heyrt fleiri ræður um að starfshópar hafi verið stofnaðir það slær mig dálítið eins og stefna þessarar ríkisstjórnar svona á fyrstu mánuðunum geti borið yfirskriftina afsakið hlé mér finnst blasa við bara risastórt skilti afsakið hlé og ég vona heitt og innilega